Paní předsedající, dovolte mi zdůvodnit, proč jsem nehlasovala pro tuto zprávu, přestože dlouhodobě se zasazuji o odstranění diskriminace žen a za ocenění žen jako matek a jejich rodičovské péče. Jsem přesvědčena o tom, že ekonomické postavení žen podpoříme tím, když uznáme hodnotu mateřství a jejich rodičovské péče, když umožníme volbu mezi rodičovskou a profesní kariérou.

Rovněž jsem nemohla souhlasit s požadavkem na zavedení životopisů bez uvedení pohlaví nebo např. s tím, aby všechny ekonomické modely a daňové politiky zohledňovaly genderové hledisko.